Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, ce rapport a ceci d'important que plus personne ne pourra dire je ne savais pas. Tout le monde sait à présent que vous portez la responsabilité de l'un des plus graves scandales sanitaires en Europe, celui du glyphosate, car, en pleine connaissance de cause, il a été décidé de continuer à empoisonner les gens. Oui, la Commission a failli à protéger la santé des citoyens et elle a préféré protéger les lobbies des multinationales comme Monsanto. Je le dis avec gravité les procédures actuelles de mise sur le marché des pesticides, ce n'est pas l'Europe qui protège, c'est l'Europe qui pollue, et c'est l'Europe qui tue le vivant. Je vous appelle donc, de nouveau, à annuler maintenant l'autorisation de mise sur le marché des pesticides contestés, à commencer par le glyphosate et les pesticides tueurs d'abeilles.